parce qu'ils savent que, si nous introduisons une telle taxe sur les transactions financières, il y aura une énorme délocalisation. Mais, vous savez, je peux vous dire une chose.